Jedná se o kompromis, který reaguje částečně na nové výzvy, jimž Evropa čelí, a zároveň vychází z pravidel víceletého finančního rámce. Až bude změněn víceletý finanční rámec, můžeme možná více promítnout nové výzvy, jimž Evropa čelí, do konkrétního návrhu rozpočtu. Je to oblast práva a bezpečnosti, zejména ochrana vnějších hranic a obecně bezpečnost z hlediska terorismu, posílení aktivit, které napomáhají bezpečnosti evropských občanů. K demokratizaci Evropy byl zde již zmíněn program Erasmus, evropský sbor solidarity, to jsou samozřejmě dobré iniciativy, bylo by lépe, kdyby se na ně našlo více peněz. Bohužel tomu tak dnes není.